Domnule președinte, domnule comisar, o să am o altă abordare. Eu cred că trebuie să plecăm de la scopul principal.

Evident că trebuie să avem două asistențe din partea Uniunii Europene una, cea financiară și nu sunt de acord cu ce au spus colegii din PPE, nu putem să pedepsim un popor și cealaltă este să ne concentrăm pe cum putem să le asigurăm o consiliere forțelor pro europene pentru a putea să răspundă și pentru a avea rezultate bune în anul viitor. Nu ne putem bloca în faptul că Parlamentul Republicii Moldova a votat modificarea legii. Discursul public al președintelui Dodon, critic față de Uniunea Europeană și NATO, arată că el deja se pregătește pentru alegerile viitoare.

Noi trebuie să vorbim cu forțele pro europene să se unească, să aibă un discurs, să aibă o strategie astfel încât să evităm încă un mandat pentru Dodon.